Es steht drin dass die Studie noch nicht verfügbar ist, und wir wollen jetzt das Wort streichen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass die Ergebnisse der Studie zum LUX Preis auch dem Kulturausschuss zur Verfügung gestellt werden, und nicht nur dem Haushaltskontrollausschuss.